Voorzitter, hoe winnen zwakke eurolanden het vertrouwen van de financiële markten?

Beide zijn pijnlijk, maar onmisbaar voor gezonde financiën, een betere concurrentiepositie en voldoende verdienkracht. Daarbij wordt talmen gestraft door de financiële markten en moet de politiek een juiste en consistente koers varen.

Zien Commissie en Raad dit als een goed voorstel om deze structurele onbalans te verminderen?